Sprawa, którą się zajmujemy, jest świetnym dowodem na to, jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą samo istnienie kary śmierci. Nie jestem sędzią i nie wiem, czy skazani Białorusini są winni czy nie. Wiem natomiast, że nie wiadomo, jaki miałby być motyw zamachów w mińskim metrze. Wiem, że są poważne wątpliwości co do uczciwości procesu. Wiem, że kara śmierci jest okrutna, nieludzka i nieodwracalna. W przypadku Białorusi kara nie kończy się nawet po wykonaniu wyroku.

Nie wiemy, ile wyroków jest wykonywanych ani w jakich terminach.

Jedyną szansą w tym konkretnym przypadku jest ułaskawienie obu skazanych. Dlatego wzywamy prezydenta Aleksandra Łukaszenkę do skorzystania z prawa łaski.

Mam nadzieję, że z niej skorzysta.